Die schwedische Ratspräsidentschaft hat trotz vielfältiger Probleme hervorragende Arbeit geleistet. Schweden ist ein mittelgroßes Land in der Europäischen Union, und das muss man in jeder Hinsicht positiv würdigen. Vielen Dank an Sie und an Ihre gesamte Regierung, Herrn Ministerpräsident! Sie haben mit Klima, Finanzmarktkrise, Lissabon Vertrag und der neuen Kommission wirklich schwere Brocken und Themen gehabt. Ich möchte zwei Themen herausgreifen.

Dass Sie nicht gesagt haben Wir werden Griechenland jetzt von seiner Verantwortung in der Euro Zone entbinden, kann ich nur ausdrücklich unterstützen.

Sie sind nirgendwo in Europa in der tatsächlichen Verantwortung.

Europa hat Ergebnisse.

Ich möchte auch dafür ein ausdrückliches Wort des Dankes sagen.

Ich kann mich nur wundern, dass der Vorsitzende einer politischen Fraktion das politische Engagement von einzelnen Mitgliedern der Kommission thematisieren will.

Ich kann das nur zurückweisen.